Aber Transparenz muss da aufhören, wo Datenschutz gefährdet ist. Und, Frau in 't Veld, Sie treten doch sonst so sehr für den Datenschutz ein.

Vielleicht kommen wir dann in diesem Bereich endlich mal weiter.

Und ja, das Gesetzgebungsverfahren ist komplex. Und ja, es gibt dort eine Phase, die man nicht in jedem Punkt offenlegen sollte. Das sind nämlich Triloge. Offensichtlich, Frau Berichterstatterin, haben Sie niemals in einem Trilog wirklich verhandelt.

Sie wollen wettbewerbsrelevante Daten offenlegen, Sie wollen interne Verwaltungsvorgänge offenlegen.

Sie haben nicht versucht, überhaupt mit der EVP zu sprechen.

Deshalb hat die EVP eine eigene Entschließung verfasst, die nach unserer Ansicht die Dinge